Neviem, čo viedlo maďarskú diplomaciu k tomu, aby znevážila symboly vlastnej histórie. Mohla ich predsa dôstojne umiestniť na paneloch či stenách toho istého átria. Veď sa len pozrite, Viktor, kde sú v tejto sále umiestnené symboly, ktoré si vážime?